Elnök Asszony! Én is gratulálni szeretnék először is az átfogó jelentéshez, melyben a szerző az Európai Unió nevében ismét kötelezettséget vállal az egyetemes emberi jogok, az alapvető szabadságok és értékek előmozdítása mellett. Az Uniónak képesnek kell lennie, hogy a határain túl a harmadik országokban is előmozdítsa az emberi jogok tiszteletét. Az emberi jogok megsértésének sokféle esete jelenik meg a jelentésben. Úgy gondolom, egyetérthetünk abban, hogy az oktatáshoz és az anyanyelvhez való jog az alapvető jogok egyike. Így én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy sajnálatos módon Ukrajnában épp 2016 ban indult el az a folyamat, mely 2017 őszén az új ukrán oktatási törvény oktatási nyelvre vonatkozó cikkelye által csökkenteni szeretné a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati jogát. Míg eddig a kisebbségek anyanyelvükön férhettek hozzá az oktatás minden szintjéhez, ez 2018 után csak az általános iskolára fog korlátozódni, azaz az új törvény már megszerzett jogokat vesz vissza. Pedig a múlt pénteki EU Ukrajna társulási tanács záródokumentumában is megfogalmazódik az EU hivatalos álláspontjaként, hogy a kisebbségek már meglévő jogai nem szűkíthetők. A Velencei Bizottság hétfőn közzétett jelentésében pedig kimondja, hogy a hetes cikk miatti kritikák jogosak, és annak módosítását javasolják. Elsősorban, mert az elfogadott szöveg jelentősen különbözik attól, amelyről a kisebbségekkel konzultáltak, egyeztettek. A törvény hetes cikke továbbá jelentős kétértelműségeket tartalmaz, pedig átfogó reformok esetén a nemzetközi és alkotmányos kötelezettségvállalásokat figyelembe kell venni, különösen a már meglévő kisebbségi jogok esetében. Remélem, Ukrajna teljes mértékben végrehajtja a Velencei Bizottság ajánlásait, konzultál az érintett kisebbségekkel és szomszédaival, az oktatási reform végrehajtása során pedig beépíti a nemzetiségek igényeit és javaslatait.